Je samozřejmě dobře, že se věnujeme otázkám menšin, ale nesmíme přehlížet problémy, které má obrovské množství Evropanů, tedy většina. Všichni přeci dobře víme, že většina obyvatel EU se neustále bojí o finanční stabilitu rodiny či se bojí zadlužení, bojuje s ním a je v exekucích. Mladé páry neví, jestli si budou moci dovolit vlastní rodinu, mladé rodiny s dětmi neví, jestli si budou někdy moci dovolit vlastní bydlení, pracovníci se bojí o výši svého důchodu a důchodci živoří.

Na konci považuji za nutné a dovolte mi zmínit smutné novinky ze Slovenska.